En el ámbito de los derechos humanos no es fácil encontrar buenas noticias, sin embargo, en el informe hay algunos elementos positivos del trabajo que hemos hecho, por ejemplo, hoy están en nuestro Parlamento el señor y la señora Yunus, que han sido liberados después de un arduo trabajo por parte de todos aquellos que defendemos los derechos humanos. Pero Europa se está enfrentando a grandísimas y gravísimas crisis y la gran pregunta es si estamos a la altura, justamente en aquello que nos interpela a nosotros, como europeos. Es decir, nosotros ¿cómo podemos ir a decirles a los demás en el mundo cómo deben comportarse con respecto a los derechos humanos de los más débiles —porque los derechos humanos existen para defender a los más débiles— cuando hoy anuncia el Gobierno de Hungría que hará un referéndum para saber si acepta o no a desplazados en su territorio? ¿Con qué cara los europeos vamos a dar lecciones en el mundo si en nuestras propias filas se están comportando de esta manera muchos de los Gobiernos europeos? En algunos de los informes de derechos humanos de las organizaciones internacionales, ahora aparece la Unión Europea no como la gran referencia, sino como la gran responsable del sufrimiento de centenares de miles de seres humanos. Todo eso hace que aquellos que empujan el mundo en la buena dirección no estén ganando la partida.